Am votat pentru această rezoluție privind condamnarea Turciei și, de altfel, am avut acest discurs, constant, de a lungul vremii, de când Erdogan a instaurat dictatura. Mii de persoane au fost strămutate și câteva sute au fost ucise de la începutul incursiunii militare a Guvernului turc împotriva unor miliții kurde în enclava Afrin din nord vestul Siriei.

Situația este foarte gravă și se deteriorează.

Reamintesc că Olanda, recent, a întrerupt relațiile diplomatice, a înghețat relațiile diplomatice cu Turcia, spunând că, în acest moment, nu este cazul să mențină relații diplomatice.